W komunikacie Komisji na temat przyszłości wspólnej polityki polnej uproszczenia administracyjne to jedna z propozycji reformy europejskiego rolnictwa. Propozycja ta jest w pewnym sensie realizacją zaleceń przedstawionych przez Parlament Europejski w rezolucji z maja bieżącego roku. Odciążenie administracyjne, biurokratyczne ułatwi rolnikom pozyskiwanie funduszy, usprawni przepływ informacji i zwiększy efektywność przeprowadzanych kontroli przez lokale organy. To z kolei zapewni dostawy bezpiecznej żywności w odpowiednich ilościach, zwiększając jednocześnie konkurencyjność naszego sektora. Musimy mieć jednak pewność, że do uproszczenia rzeczywiście dojdzie i na poziomie europejskim, i na poziomie krajowym, że proponowane uproszczenia nie są kolejnym niewiele wartym zaklinaniem rzeczywistości, że proponowane uproszczenia doprowadzą do ograniczenia, a nie do zwiększenia wydatków na administrację.